Komisja Europejska powinna być koordynatorem wysiłku państw, suwerennych państw. Każdy ma własne doświadczenie, własny kontekst. Tymczasem Państwo chcą narzucać mechaniczne rozwiązania, które nie przysłużą się tej sprawie. Lepsze jest wrogiem dobrego.